Les travailleurs du coup sont les dindons de la farce, parce qu'ils perdent en salaire brut et ils perdent en sécurité sociale donc une question très claire pour la Commission européenne peut on s'il vous plaît, imposer le taux de cotisation sociale le plus élevé, le plus favorable aux travailleurs et à la sécurité sociale et quand?